Împrumuturile pentru programele structurale au rolul de a crește absorbția, de a eficientiza și multiplica resursele suportului financiar european, în special în regiunile care se confruntă cu rate scăzute ale accesării fondurilor. Inițiativele comune ale BEI și ale Comisiei în sprijinul convergenței au urmărit promovarea accesului IMM urilor la finanțare, dezvoltarea microcreditelor în vederea creșterii economice și crearea de locuri de muncă și suportul pentru investiții durabile în zonele urbane.

Datorită succesului utilizării lor, susțin extinderea domeniului de aplicare și identificarea unor produse financiare inovative în viitor.